Človekove pravice so proces in osnova za to, da lahko ljudje živijo človekove pravice, da najprej niso lačni, da imajo delo, da se lahko izobrazijo in da so na koncu tisti, ki zahtevajo človekove pravice. Takšen trgovinski sporazum bo dal in daje dostojanstvo ljudem v Vietnamu do dela in prepričan sem, da bomo v tem procesu prišli tudi do večjih zahtev po človekovih pravicah. Tisti, ki prehitro pričakujejo, da se bo v nekem državnem sistemu, ki je zaostal, kjer so lačni in ubogi ljudje, da se bodo tam začele izvajati človekove pravice na visokem nivoju, naj se spomnijo, kako smo iz tega mesta in še od marsikod drugod po človekovih pravicah spraševali in zahtevali za ljudi v Iraku, Libiji in Siriji, danes se pa vprašajmo, kako imajo ti ljudje izpolnjene človekove pravice.